Sie können hier nicht diese Debatte mit den Schauprozessen von Stalin vergleichen!

Und zwar zwei Dinge gehen nicht. Herr Verhofstadt gehört zu den Abgeordneten dieses Hauses und Mitgliedern der Konferenz der Präsidenten, die mich ausdrücklich ermuntern, so viel wie möglich Mitglieder des Europäischen Rates, also Regierungschefs, hierher einzuladen.